Szanowny Panie Przewodniczący!

Chciałem powiedzieć tylko, że to sprawozdanie jest oczywiście efektem wspólnej pracy nie tylko mojej pracy, ale pracy wielu posłów z Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony, z Komisji Spraw Zagranicznych, sprawozdawców cieni z którymi współpracowało mi się bardzo dobrze i z tego miejsca, korzystając z tej okazji, chciałbym im wszystkim oczywiście serdecznie

Cieszę się na słowa Pani Wysokiej Przedstawiciel, że i u Pani, i u przedstawicieli państw członkowskich, u przedstawicieli Rady istnieje duże zrozumienie dla problemu, potrzeb i wszystkiego, co jest związane dzisiaj ze Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony.

Myślę, że Pani Wysoka Przedstawiciel i Rada zdają sobie sprawę, że w Parlamencie Europejskim, w Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony, w Komisji Spraw Zagranicznych jest duże poparcie dla działań na rzecz wspólnej pracy, wspólnych działań państw członkowskich, które mają zwiększyć naszą efektywność w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Wszyscy, mam nadzieję, znają wypowiedź którą przyjęto na początku bardzo krytycznie wypowiedź sekretarza obrony USA Roberta Gates'a na temat naszych zdolności w zakresie bezpieczeństwa i obrony.

W szczególności Unia Europejska powinna skupić się na poszukiwaniu synergii umożliwiającej optymalizację budżetu jej państw członkowskich.

Prawdą jest, że utrzymanie wydatków obronnych w dobie kryzysu, w obliczu potrzeb socjalnych nie jest łatwym zadaniem dla rządzących, dla polityków, ale uważamy i ja uważam osobiście że obszaru bezpieczeństwa i obrony, nawet w tak burzliwym i trudnym okresie dla europejskich finansów, nie wolno zaniedbywać. W sprawozdaniu przedstawiłem kilka sposobów na zoptymalizowanie wydatków, na to, jak możemy te środki, które posiadamy nawet nieco mniejsze niż kiedyś wydawać lepiej, właściwiej, bardziej efektywnie.

Na pewno powinny one dotyczyć transportu strategicznego, wsparcia logistycznego, pomocy medycznej, edukacji, tankowania w powietrzu, nadzoru morskiego, ochrony i działań w przypadku zagrożeń wynikających z użycia broni chemicznej i biologicznej, radiologicznej, łączności satelitarnej, wywiadu.

Nie do przecenienia jest tutaj rola Europejskiej Agencji Obrony, która powinna ustalić, jak możemy najlepiej koordynować planowanie obronne w Europie. Inną ważną kwestią, którą poruszyłem jest kwestia rozwoju technologicznego.

Wszystkie te kwestie wymagają przemyślenia i bardzo się cieszę, że Pani Wysoka Przedstawiciel zgadza się, że powinniśmy po prostu ruszyć do pracy.